Esto lo denuncio aquí porque se convierte en una paradoja indecente, porque mientras no hay cinco millones para este centro de investigación, para sus programas de investigación sobre el cáncer, sobre el alzhéimer, sobre el párkinson, hay quince millones para la Fórmula 1 y tres millones y medio para un campeonato de golf.